Am votat în favoarea raportului, deoarece mulți consumatori se confruntă cu probleme atunci când cumpără bunuri sau servicii de pe piața unică. Regulamentul privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum trebuie să sporească încrederea lor. În prezent, gradul de utilizare a internetului în scopul achizițiilor este din ce în ce mai mare, însă mulți consumatori și comercianți ezită să cumpere sau să vândă online, din cauza temerilor că litigiile nu vor fi soluționate.

De aceea, toate țările membre trebuie să se asigure că astfel de entități există în toate sectoarele comerciale și că ele sunt accesibile și eficiente. Astfel, conform estimărilor, consumatorii ar putea economisi circa 22,5 miliarde de euro pe an.